Madame la Présidente, je pense qu'il est tout d'abord essentiel de rappeler dans ce dossier, comme dans d'autres, que le principe de précaution doit prévaloir dès lors que des vies humaines sont en jeu.